Mevrouw de Voorzitter, de repressie van elke potentiële criticus van de bestaande orde is zo zwaar dat er geen enkele dissident of activist in Noord Korea publiek bekend is. Tot deze haarscherpe conclusie komen vijf mensenrechtenorganisaties in een open brief van 14 juni aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.

De open brief van 14 juni spoort Europese bewindslieden aan veel meer te doen tegen de niet aflatende schendingen van de grondrechten van Noord Koreaanse burgers binnen en buiten het nationale grondgebied. Diverse concrete aanbevelingen van het schrijven zijn terug te vinden in de gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement. Prima! Laten wij bijvoorbeeld op alle Europese politieke niveaus China blijven aanspreken op zijn verdragsrechtelijke verantwoordelijkheid jegens Noord Koreaanse vluchtelingen. Van harte steun ik ook paragraaf 14 van de resolutie.

Officieel, mevrouw de Voorzitter, zegt Noord Korea de vrijheid van godsdienst voor zijn 24 miljoen burgers te garanderen. In de praktijk betekenen het distribueren van bijbels of geheime gebedsbijeenkomsten bij ontdekking werkkamp of zelfs executie, aldus de getuigenissen van vluchtelingen.